Nous le savons tous, ici. Nous connaissons les enjeux dans cette région. Nous voyons ce qui avance, ce qui recule, ce qui stagne et à qui cela incombe. Nous savons aussi décrypter les instrumentalisations de tous types, y compris celles qui visent à nous faire croire que ce n'est qu'un conflit entre sunnites et chiites. Le Bahreïn fait triste figure de sacrifié du Printemps arabe. Nous savons dans quelles conditions le printemps bahreïnien a été broyé avec l'aide du grand frère saoudien. Mais broyer les aspirations légitimes d'un peuple à la démocratie, au respect de ses droits et à la justice sociale n'a jamais fait taire qui que ce soit. Le courage des Bahreïniens force le respect. Au Bahreïn, la répression ne fait pas semblant, contrairement au simulacre de réformes qui n'ont d'autre but que de donner quelques gages aux amis occidentaux.

Tout le monde sait qu'au Bahreïn, ce n'est pas le prince qui gouverne mais son oncle, le premier ministre depuis cinquante ans. La liberté d'expression y est particulièrement malmenée, tant pour les journalistes nationaux que pour les étrangers.

Les défenseurs des droits de l'homme sont, comme souvent, les premières victimes de ce type de pouvoir.

L'Union a un accord de coopération avec les pays du Golfe dans lequel ne figure aucune clause sur la démocratie et les droits de l'homme. Tout est dit. Sans doute, le fait que le Bahreïn soit un des principaux acheteurs d'armes, un de ceux qui font la relance du commerce des armes, ces derniers mois, n'y est pas non plus pour rien.